Ich bin der Auffassung, die Europäische Union muss einen höheren Beitrag leisten. Wenn man sich in der Welt umsieht man braucht sich nur einmal an den Außengrenzen der Europäischen Union umzuschauen und sich die Frage zu stellen Ist dort die Lage stabiler geworden oder nicht stabiler?

Das schreit ja förmlich nach einer gemeinsamen europäischen Sicherheits und Verteidigungspolitik.